i s obecnou otázkou zrušení trestu smrti v Bělorusku. Jaká máme fakta? Trest smrti je v trestním kodexu Běloruska zakotven jako mimořádný nástroj u nejtěžších zločinů. Všichni víme, že Bělorusko opakovaně, a to i přes podporu trestu smrti ze strany občanů v referendu, vyhlásilo moratorium na tento nejvyšší trest. Oba obvinění a odsouzení dostali v souladu s právními předpisy, které se nijak neliší od právních systémů tzv. demokratických států, možnost podat odvolaní k prezidentu republiky. Jeden tak učinil, druhý nikoli.